De aceea, implementarea corectă a Directivei serviciilor universale este cheia desăvârșirii pieței unice.

Este necesară continuarea campaniei de informare a populației în scopul eficientizării acestui serviciu. Salut încurajarea cooperării dintre instituțiile responsabile de gestionarea situațiilor de urgență din diferite state membre. De asemenea, susțin inițiativa de a utiliza traducători în cadrul acestor servicii, precum și introducerea sistemului de localizare a apelantului.